Voorzitter, onder Arabische potentaten vormden het westen en Israël een geliefd mikpunt.

In het huidige Egypte beleeft dit samenzweringsdenken een spectaculaire terugkeer.

Laat ik daarvan twee recente voorbeelden geven.

Het heeft er veel van weg dat hier niet de minister van Internationale Samenwerking, maar de bewindsvrouw van Internationale Samenzwering aan het woord is.

Ter aanvulling liet het blad zijn internetpagina letterlijk vollopen met toornige lezersreacties.

Deze Arabische continuïteit dreigt almaar meer de hoopvolle Arabische lente te laten uitmonden in minder aangename politieke jaargetijden, herfst en winter.

Wat is nog de ruimte?

Ik hoop dan dat de Europese instellingen Raad, Commissie en Europees Parlement, de grondrechten van alle Egyptenaren, ook die van de christelijke minderheid in het bijzonder, zullen respecteren en verdedigen.